Señor presidente, tras años de guerra el conflicto sirio parece enquistado y la complejidad sobre el terreno es tal que cualquier iniciativa se encuentra con importantes obstáculos desde el principio. Ya se han mencionado el acuerdo alcanzado en Astaná a principios de este mes y las llamadas pero es preciso conocer los detalles de este acuerdo, en el que los países de Occidente, por así decirlo, no hemos tenido papel alguno. Cierto es que, considerando la experiencia de estos últimos años, son lógicas las dudas sobre la viabilidad de este acuerdo y la voluntad política de las partes para ejecutarlo. Incluso hay preocupación por que estas llamadas zonas seguras pueden ser aprovechadas para alterar el equilibrio del poder o el equilibrio demográfico, o incluso, para romper la unidad territorial siria. A mí me gustaría que, durante la nueva ronda de negociaciones de esta semana en Ginebra, se arroje un poco más de luz sobre esta iniciativa de Astaná, y que usted nos hable un poco de ella.

Desde luego, el objetivo estratégico central es poner fin a la guerra, pero mientras este no se alcance ―y no parece que esté cerca―, tenemos la obligación moral de seguir respondiendo a las necesidades humanitarias de la población.